Signora Presidente, onorevoli colleghi, a poco più di un anno dal referendum sulla Brexit, la consapevolezza del ruolo dell'Unione europea è notevolmente cresciuta. L'Unione ha davanti a sé una finestra di tempo per cogliere anche le opportunità offerte da questo inciampo, a patto però che lo stato di incertezza generato da una coabitazione non voluta, non si proroghi oltre misura. L'accettazione della richiesta del Primo ministro britannico di un periodo transitorio di durata limitata va dunque subordinata alla certezza della durata di tale periodo, alla prosecuzione di tutto l'acquis comunitario, alla piena giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione e alla conclusione di un vero e proprio accordo di recesso, che contempli soprattutto le questioni relative ai diritti dei cittadini europei nel Regno Unito e dei britannici in Europa, al destino dell'Irlanda e agli obblighi di liquidazione finanziari vantati dall'Unione europea.

Senza un recesso ordinato dal Regno Unito dell'Unione, nessun negoziato dovrà essere avviato sul quadro delle future relazioni, né alcuna fase di transizione potrà e dovrà essere concessa.